Uznávanie odborných kvalifikácií či už pre ďalšie vzdelávanie, alebo uplatnenie sa na trhu práce za hranicami domovskej krajiny je v tomto kontexte určite prioritou.

Implementácia smernice však v praxi ukázala, kde je situácia zložitejšia a kde problémy s uznávaním kvalifikácie a diplomov pretrvávajú. A to je, samozrejme, potrebné zmeniť. Preto ako členka Výboru pre vzdelávanie, ktorá sa touto otázkou zaoberá mnohokrát v rámci agendy vzdelávania mládežníckej politiky, vítam iniciatívu Európskej komisie na modernizáciu tejto smernice a určite chcem pogratulovať našej spravodajkyni ku veľmi kvalitnej správe, ktorá definuje konkrétne problémy s uznávaním kvalifikácií v praxi a, samozrejme, venuje dostatočnú pozornosť problematickým profesiám a navrhuje konkrétne riešenia. Pritom by som určite chcela zdôrazniť, ako už viacero mojich kolegov predo mnou, dôležitosť zavedenia profesijného preukazu úzko spojeného s informačným systémom o vnútornom trhu.